Hvala lepa še enkrat, podpredsednik. Jaz sem vesel, da sem dobil priložnost še še za to minuto. Pa škoda, ker ni prisotna tudi ministrica. Res je bila v prejšnjem mandatu opozicijska poslanka, ampak menim, da je bila dobro informirana, kar se tiče drugega tira, zakona, na podlagi katerega se je nekako ustanovil tudi ta državna družba dva TDK. Zdaj pa pozor. Ideja projekta podjetje dva TDK temelji na cilju, da se v čim večji meri izkoristi možnost Junckerjevega investicijskega sklada in pobude, da porazdelimo tveganja na projektu na več deležnikov. Predlog vlade predvideva garancijo evropskega sklada za strateške investicije. A veste, kdo nas je v to prepričeval? Takratni in sedanji državni sekretar, gospod Dragonja. Kolikor imam informacije, čeprav me kaj dosti to ne zanima, mislim da je strankarski kolega. Tako da te zadeve so zelo jasne, predvsem v tem kontekstu, ko sem uvodoma mojo razpravo začel. Kdo zdaj zavaja? Ali je ta poroštveni zakon zaključil finančno konstrukcijo? Ali so nas preteklem mandatu zavajali, se pravi, izvršilna veja oblasti, da je bilo že takrat vse zaključeno? Iz magnetograma je razvidno, besede državnega sekretarja, takratnega, in današnjega, Metod Dragonja. Še nekaj besed, kar se tiče tega poroštva. Res bi zelo prosil ali pa, če državna sekretarka lahko odgovori. Ali s sprejetjem tega poroštvenega zakona, ki vsebuje eno in drugo, imate na ministrstvu za infrastrukturo finančno konstrukcijo zaprto? Ker to je ministrica nekaj izjavila in to se mi zdi, da je zelo ključno. Ampak, bi pa prosil tudi odgovor. Zakaj danes pa zakaj zelo hitro v roku, predvidevam, mesec dni želite ta poroštveni zakon speljati preko državnega zbora, če v gradivu za drugi tir napišete: "Družba dva TDK bo začela črpati posojilo predvidoma v letu dvaindvajset." Zdaj pa ne vem, mislim, da nekateri se spoznamo, da poslovne finančne institucije, sploh svetovne, ne potrebujejo tri leta za odobritev nekega projekta. A veste, takrat kadar je država zadaj, si upam tudi izjasniti, da kreditni odbori finančnih inštitucij v eni uri odobrijo, v kolikor ocenijo, da je država zadaj, kajti ni države razen tiste južne Amerike, da si bi dovolila, praktično družbo, ki je v njeni stoprocentni lasti pustiti na cedilu ali jo preprosto dati v stečaj, to, kar imamo pri nas v privatnem sektorju, zelo zanimivo, hkrati se pa predhodno prej zadolžujejo in je preprosto izbris breme davkoplačevalcev. Tako da ne razumem, zakaj danes, tri leta pred črpanjem, želite poroštveni zakon. Hvala lepa.